Señor Presidente, espionaje, vulneración de los derechos fundamentales y de nuestra privacidad como europeos, comportamiento indigno de los Estados Unidos con Europa. ¿Cómo pueden tener una posición tan débil, tan tímida, el Consejo y la Comisión después de conocerse esta red de espionaje? Deben ser firmes ante este escándalo y suspender las negociaciones con los Estados Unidos, porque no somos una colonia. Comisaria Reding, ¿puede darme una respuesta sobre lo acontecido en el cielo europeo con el Presidente de Bolivia? ¿Puede confirmar si las decisiones de Francia, España, Portugal e Italia de prohibir el sobrevuelo del avión de Evo Morales, ante la sospecha de que Snowden se encontraba en la nave presidencial, son debidas a las presiones de los Estados Unidos? ¿Va a pedir disculpas públicas la Unión Europea al Presidente de una nación soberana por haber vulnerado su inmunidad internacional?